Pani Przewodnicząca!

Wiele wydarzyło się w zakresie praw człowieka w roku 2010. Jednocześnie też, przyjmując to sprawozdanie, nie jesteśmy w stanie otrząsnąć się z wrażenia, jakie wywarła na nas Arabska Wiosna, która rewiduje nasze spojrzenie na wspieranie procesów demokratyzacji i przestrzegania praw człowieka. Nowe podejście do wspierania procesów demokratyzacji wydaje mi się być synergią doświadczeń Arabskiej Wiosny, jak i nowego podejścia, które wynika z zapisów Traktatu z Lizbony.

Mówiono o tym również tutaj w Parlamencie ludzie skazani na śmierć również mają prawo do godnego traktowania, sprawiedliwego procesu, a ich rodziny mają prawo do informacji o bliskich i prawo do godnego pochówku. W tym kontekście jednocześnie zauważam z zadowoleniem pozytywny krok Białorusi, jakim jest uwolnienie dwóch więźniów politycznych Andreja Sannikaua i Źmiciera Bandarenki. Cieszy również ostatnia rezolucja Euronest przyjęta w Baku, która dotyczy przestrzegania praw człowieka w krajach Partnerstwa, w tym również na Ukrainie. Z zadowoleniem odnotowuję bardzo pozytywne odniesienie do powołania Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji instrumentu, który wesprze procesy demokratyczne zarówno przed, w trakcie, jak i po procesach przemian demokratycznych. Sprawozdanie potępia nasilające się prześladowania mniejszości religijnych, w szczególności chrześcijan, w świecie. Nie można pogodzić się z paleniem świątyń, morderstwami, czy innymi prześladowaniami chrześcijan i innych religii w świecie. Sprawozdanie podkreśla szczególną rolę inicjatywy współpracy rzeczników praw obywatelskich krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii zorganizowanej przez rzeczników praw obywatelskich z Francji i z Polski. To promocja dobrych praktyk, które pomagają w respektowaniu praw człowieka. Na koniec należy wspomnieć również o odniesieniu się do społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności w kontekście praw człowieka, zwłaszcza w kontekście również stosunków handlowych z krajami, które są sąsiedzkie wobec Unii Europejskiej.